forseti vill geta þess að hann hyggst kalla þingflokksformenn til fundar við sig síðar í dag um þinghaldið í dag